Mon deuxième point concerne l'unité et la visibilité de l'action de l'Union, facilitée par le travail du représentant spécial de l'Union pour les droits de l'homme. Ce mandat doit devenir permanent pour aller au bout de la démarche.

Et je pense que c'est le cas même lorsque les conclusions de la mission sont positives, parce que cela constitue aussi un appui politique à ceux qui sont résolus, dans leur pays, à faire avancer la démocratie.

J'aimerais mettre en avant la nécessité de définir un nombre restreint de priorités par pays, ce qui pourrait être une démarche stratégique et pragmatique pour mieux atteindre et quantifier nos résultats. Enfin, le traitement et la situation des migrants et des réfugiés, y compris en Europe, sont à juste titre, intégrés dans le rapport. N'oublions pas qu'en plus des terroristes et des groupes armés, les trafiquants de migrants et les réseaux criminels de traite des êtres humains bafouent volontairement les droits de l'homme. Le trafic illicite de migrants constitue un crime et une violation des droits de l'homme.